Quiero decir que hace ya tiempo que la Comisión no había tenido a bien presentar una propuesta relacionada con la necesidad de analizar y evaluar la situación del transporte de mercancías dentro de lo que es ahora mismo la situación general de la movilidad, las infraestructuras y el transporte europeo, más dedicada a la parte de transporte de pasajeros que a la de mercancías.

Y ahí nos encontramos, en relación con la libre circulación de personas, bienes y servicios, con la aparición de normas nacionales que tienden a crear nuevos obstáculos, sin que la Comisión hasta ahora haya conseguido establecer un marco claro y evidente para evitar ese tipo de obstáculos y de problemas para la movilidad. También en ese sentido necesitamos una estrategia con toda una serie de puntos que den más coherencia a la legislación nacional y de la Unión Europea, donde también aparezca toda la importancia de los nodos urbanos y la logística urbana específica, y conseguir que la financiación del nuevo marco financiero que empezará a negociarse en 2017 reconozca todas esas necesidades. También necesitamos, y vemos, con interés, cómo la Comisión también se está interesando por mejorarlos, mejorar los transportes transfronterizos y, sobre todo, en particular, los enlaces que faltan en mi región —por ejemplo, todo lo relacionado con el paso del Canfranc—, y también subsanar los enlaces ferroviarios a puertos marítimos, fluviales o a los aeropuertos. En el caso en España también me interesaría en ese sentido el corredor cantábrico mediterráneo. Y sobre todo, facilitar también la capilaridad —es una de las demandas de la industria— de la red global hacia la red básica y los corredores, y el papel fundamental de las plataformas multimodales en las redes transeuropeas. Una serie de ideas o intentos de solución en el Semestre Europeo, la necesidad de hacer más coherentes los planes nacionales con los planes que los mismos Estados miembros han firmado en Bruselas, y que a menudo no se corresponden

También, que los coordinadores se concentren en los aspectos de transporte de mercancías en sus corredores correspondientes, y que de manera bianual podamos evaluar con la Comisión lo que se hace en esos corredores en relación con la mejora de la intermodalidad en el ámbito del transporte de mercancías. Nos preocupa también la necesidad de inversiones en el mantenimiento de esas infraestructuras, no solamente la construcción de nuevas infraestructuras, y de ahí también que le agradezcamos al señor Katainen que, en sede parlamentaria, aceptase que toda la inversión relacionada con el mantenimiento y el upgrading de las autopistas y carreteras pudiera ser parte

Apoyamos, desde luego, la continuidad del Foro de Transporte y Logística Digitales, sobre todo con todos los aspectos de innovación, digitalización, simplificación, y sobre todo para volver a evitar esa legislación redundante que va añadiendo capas a la nacional, regional y local con las nuevas propuestas de directivas y normas europeas. Desde luego, queremos facilitar el desarrollo de los puertos y los sistemas que relacionan y que mejoran la seguridad, sobre todo aquellos como Galileo y EGNOS, y asegurarles la financiación para que no vayamos siempre angustiados con su continuidad. Para ello también pedimos, por lo tanto, a la Comisión que haya una financiación específica para el transporte de mercancías y una convocatoria específica, que esperamos que sea en 2017, para los proyectos logísticos. También, que se apoyen y que se faciliten mediante buenas prácticas proyectos en los nodos urbanos, precisamente relacionados con la logística urbana, tan necesaria, que eviten la contaminación, el ruido y la congestión. También destacamos la necesidad de que las nuevas tecnologías como la automatización, los drones, etc., que se van a integrar cada vez más rápidamente en la logística y el transporte de mercancías, tengan una relación fluida con los vehículos convencionales y también con los usuarios, cada vez más vulnerables. Completamos nuestro informe con una propuesta de corredores verdes, con la necesidad de mejorar los datos y, como colofón, con la necesidad de recuperar la dignificación del empleo y las condiciones de trabajo para hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones.